Najlepša hvala. Še enkrat lep pozdrav vsem prisotnim! Jaz sem že marsikaj povedal v, predstavitvi stališča poslanske skupine Desusa, pa vendarle, ker se mi zdi, da je ta zadeva toliko pomembna, in ker locirana na tej lokaciji severovzhodne Slovenje na obrobju Maribora, mislim, da je prav, da še kaj več povem. Zdaj, uvodoma seveda, ne, da se pravilno razumemo, jaz nikoli nisem bil in nikoli ne bom zagovornik nobene multinacionalke, nikoli ne bom zagovarjal nekih interesov multinacionalk svetovnih, ki bi v Slovenjo prišle, in tu harale, pod navednicami, harale. Prepričan sem, da pri razpravi o predlogu tega zakona sploh ne gre za to dilemo. Sploh ne gre za to, da bi neka multinacionalka tukaj, karkoli si, umišljala, želela in izsiljevala. Gre za predlog predlog zakona, ki pač omogoča, po neprimerno hitrejšem postopku kot, lex specialis, da vendarle omogočimo potencialnemu investitorju, investitorju, da vlaga na območju Maribora oziroma severovzhodne Slovenije. Žalostno je gledati, ko se zjutraj peljem proti Ljubljani, kako kilometer pred lokacijo, kjer bi naj potencialni investitor vlagal in zaposloval ljudi, na parkiriščih šoping centrov stojijo avtomobili, tam parkirani iz vseh koncev Maribora in okolice, potem se skupaj peljejo na delo v Ljubljano. Tako isto stojijo na drugih delih Maribora tudi avtomobili, ki čakajo, Mariborčane in okoličane, ko gredo na delo v tujino, na delo v Avstrijo. Jaz mislim, da je zadnji čas, da vendarle od besed preidemo k dejanju, pomagati Mariboru tudi z dejanji. Mislim, Maribor je bil, a veste, v bivši državi, ne, je bil prvo središče industrije, industrijsko središče, meljski bazen je bil poln podjetij, v katerih se je proizvajalo, v katerih so ljudje dobili zaposlitev in omogočili eksistenco sebi in svojim družinam. Na območju tovarne avtomobilov in motorjev, to je bilo, to je bilo mesto v mestu, nekaj tisoč, preko deset tisoč zaposlenih v najboljših, v najboljših časih, danes seveda temu ni tako, pa je bila tu Metalna, pa je bil tu TVT, da ne naštevam. Moj Maribor je pač doživel, doživel pač najbolj negativno usodo in je utrpel največjo škodo, gospodarsko, kar se sploh lahko zamislim, in posledice so takšne, kot so, območje je deprivilegirano, območje ima največje število brezposelnih, in kot rečeno, zadnji čas je, da omogočimo investitorjem pa tudi, če so to seveda tudi investitorji, da pridejo, da da se začne ustvarjati nova delovna mesta. Seveda, ko govorimo o novih delovnih mestih, tukaj potrebno imeti zakupu, da so to delovna mesta po čim višjo dodano vrednostjo, da so to delovna mesta, ki so delovna mesta s podobnim plačilom, da se tukaj ne krši zakonodaje, in da in ljudem omogočeno, tako ljudem, ki bodo tukaj delali ko tudi njihovim družinam dostojno dostojno življenje. Ne samo Maribor in okolica. Plačani bodo prispevki, plačani bodo davki in jaz mislim, da bodo ljudje lahko optimistično zrli v svojo prihodnost. Seveda, nobena odločitev, ki jo večina teh odločitev ni enoznačna, ni kar tako suho zlato, ko jo vidimo in jo sprejmemo. Tudi tukaj seveda nekaj pomislekov, ki sem jih jaz osebno tudi na začetku imel, sem hotel od cih odgovornih, tako od Ministrstva za kmetijstvo kot od Ministrstva za, za za okolje, kot seveda tudi predlagatelja, Ministrstva za gospodarstvo, dobiti nekaj jasnih in nedvoumnih odgovorov. Ti jasni, nedvoumni odgovori oziroma vprašanja so se navezovala predvsem na to, ali bomo, s to investicijo, s to potencialno investicijo naredili škodo kmetijstvu, naredili škodo okolju, odgovor je bil, da ne. Vsaka investicija, ki bo tukaj speljana, bo skladna z okoljevarstvenimi predpisi in zakonodajo na tem področju. In če se nam tega ni za bati, imamo tudi zakonodajo na delovnopravnem področju, da je torej na na na področju, dela. In verjamem, da je potencialni investitor, dobrodošel. Kar nekaj, kar nekaj investicij Mariboru in okolici je padlo v vodo. Zakaj je padlo v vodo, o tem lahko smo ugibamo, ali so bili, ali so bile ambicije presmele ali so bila podtikanja ali so bila, tukaj metanja polen pod noge, je težko zdajle govoriti, dejansko do teh investicij ni prišlo in Maribor še vedno takšen, kot je, v marsičem obubožan, in mislim, da, je potrebno temu počasi seveda narediti konec. Jaz seveda, v prihodnje pričakujem, tako kot je s strani uvodnega pojasnila Ministrstva za gospodarstvo bilo jasno povedano, da moramo tukaj pripraviti en sistemski zakon, da ne bo potrebno pri vsaki potencialni novi možni investiciji sprejemati torej specifičnega zakona, lex specialis, ampak da bo to uredil en zakon, ki bo, ki bo torej nosil sistemske rešitve in še enkrat več. Jaz od te investicije pričakujem delovna mesta, absolutno delovna mesta, pa naj si jih bo dva tisoč, dva tisoč petsto, želel bi si jih še neprimerno več. So tista, ki pri mojih morebitnih, pa tudi pri vaših, pomislekih morajo prevagati. Tri tisoč delovnih mest pa ni mačji kašelj, govori se namreč o številki tri tisoč v naslednjih, v naslednjih nekaj letih. Seveda pa, strateški investitor, ki je v predlogu zakona opredeljen kot tak, ki bo pripeljal, in to je zdaj mogoče tista dilema, da se s številkami ravno najbolje ne razumemo, je v zakonu kot tisti, ki bo prinesel najmanj tisto delovnih mest, in to ni mačji kašelj, kolegice in kolegi, in ki bo vložil najmanj sto, sto milijonov evrov, mislim, da je pravilno opredeljeno in in da je potrebno tukaj biti seveda tudi, tudi tako kot je kolega Han uvodoma povedal, včasih in konkretno tukaj, majčkeno korajžen, iti to zadevo, biti pogumen, seveda ne ne z grlom v jagode, ampak vendarle, iti iti v ta projekt, omogočiti, ustvariti tiste pogoje, gospodarstvu, da se bo dejansko tukaj lahko vlagalo. Iskreno pričakujem, iskreno pričakujem, da ne bo, da ne bo potrebno razlaščevanje oziroma razlastitev, čeprav tudi kmete na tem področju seveda razumem in prav je, da skušajo doseči čim več z z državo, ampak jaz verjamem na pogajalske sposobnosti tistih, ki se z ministrom, da bodo dosegli tukaj to, da ne bo potrebno, poseči po najbolj nepriljubljenem, koraku, po najbolj nepriljubljeni potezi. In ob zaključku pričakujem nova delovna mesta, pričakujem takšna delovna mesta, ki bodo, ki bodo, dolgoročna, ki bodo, nosila spodobna plačila. Pričakujem socialno varnost kar najširšega kroga ljudi in pričakujem, da se pri vsem skupaj okoljevarstvena in druga zakonodaja ne bo kršila. In želim srečno, uspešno, predvsem pa hitro pot pri uveljavitvi tega zakona in pri prihodu investitorja v naše kraje. Hvala lepa.